Este es un debate sobre la respuesta europea al drama humanitario que se vive en el Mediterráneo. Pero el problema es que no hay una respuesta europea. El problema es que los Estados siguen sin reconocer que, para afrontar el reto de la gestión migratoria de los refugiados, hay que compartir responsabilidades, hay que actuar de manera solidaria, hay que avanzar en la reforma del sistema de Dublín y no afrontar esta situación de manera egoísta o cada uno por su cuenta. No nos engañemos, señorías, el Aquarius es solo un síntoma de una realidad tan dura como inaceptable.

Quizás tendremos un mar menos mortífero, pero no menos desigual, y esta es la causa por la cual seguiremos teniendo Aquarius.